Zdaj po moje lahko začnem. Torej, danes bom govoril o, kaj se smejiš? Torej, danes bom govoril o, moji seminarski nalogi, ki jo moram še začeti pisati, ki se bo navezovala na, kriminalno obravnavo, infanticida pri postnatalni depresiji, a ne, ki se pojavi po porodu oziroma temu bi lahko rekli tudi detomor zaradi depresije po porodu. zdaj kaj je največja problematika pri tej tematiki, ker gre zaradi, postnatalne depresije, ki se zgodi se prav zaradi večih dejavnikov, med drugim tudi, problema mešanja hormonov. Sem že malo pozabil, in se se pravi, zaradi tega pride do, bom rekel, neobičajnega stanja zavesti, ki privede do neljubih dogodkov, ki v bistvu jih oseba ne bi naredila v v normalnem času oziroma v v normalnem mišljenju. Zdaj, zaradi česa mislim, kako bo naš, pravni sistem to obravnaval, je zelo delikatno vprašanje, ker vemo, da tukaj ne gre za normalno mentalno stanje, ampak gre zaradi, se pravi, posledic nekega posledice neke dejavnosti, se pravi v tem primeru poroda. Torej zaradi dane depresije se lahko pride do umora, se pravi otroka, dojenčka in, načeloma mora, se pravi, sodišče obravnavati to kot umor. Je tako. In, se pravi umor pa ne moremo reči, da ja. S to temo sem se odločil, ker ni, toliko razpoznavna oziroma ni toliko znana tematika. Veliko ljudi, še posebej nosečnic oziroma bodočih nosečnic, te tematike ne pozna, mogoče se na hitro sreča pri, tečajih, ki se dogajajo pred nosečnostjo v sklopu zdravstvenega zavarovanja, ki plača. in se pravi to tematiko, še posebej perečo na v sodstvu, v kolikor pride do teh tragičnih dogodkov, je, bom rekel ni točno pravno določeno oziroma je problematika moralne odločitve, ki na koncu sloni na sodišču. Ker ne moremo reči, da gre tukaj za pravo odločitev, ker vemo, da je, zaradi skupka vseh elementov, ki sledijo po porodu, a ne, ki navežejo, se pravi, ki speljejo to dejanje, da ne moremo kriviti osebo oziroma njeno splošno stanje, njeno splošno mentalno stanje, ampak njeno trenutno mentalno stanje. in bi tukaj lahko govorili o izrednih okoliščinah, vendar v določenih državah, katere študije moram še točno pogledati, obravnavajo to kot navaden umor, brez olajševalnih okoliščin, kar pa bi lahko tretirali, da ni da ni moralno pravilno, oziroma gre za moralno spornost. zakaj to govorim, ker, tako kot, v slovenski zakonodaji velja, da se šteje vožnja pod vplivom drog, se pravi, v koliko pride do umora, da se tukaj štejejo olajševalne okoliščine zaradi ne prištevnosti, lahko neprisebnosti, ja. Okej. Droge. Kaj pa droge? Isto. Kaj potem bi se lahko vprašali, kakšne so pol v bistvu pravne olajšave pri sodnih primerih, ki se dogajajo zaradi tega, ker so bili v medijih pa so bili sporni, zato me prav zanima, ampak okej. Da nadaljujem to temo, tukaj se pravi pri, se pravi, nosečnicah moram še točno preveriti slovensko zakonodajo, kako je z umorom, lastnega otroka, lastnega deteta, se pravi, ali so olajševalne okoliščine diagnosticirane ali pa predvidevana postnatalna depresija ali ne. Zdaj, eno zanimivo korelacijo sem našel, ki so jo primerjali tudi s, posttravmatskim, posttravmatsko motnjo oziroma posttravmatskim sindromom, ki posttravmatski sindrom je v bistvu dosti nova diagnoza, ki se dogaja znotraj tridesetih dni. se pravi, posttravmatskega sindroma, bi lahko, bom rekel, korelirali z željo po uboju tudi. Vendar gre tukaj za izredne primere, saj pri tem znana v bistvu, bom rekel, samopoškodovanje oziroma dovršna dejanja usmerjena bolj nase. Ampak, sem že pozabil, kam sem šel s tem. se temu načeloma reče. Mislim, da se prav moralno gledano, se pravi v sklopu tega predmeta, ke jaz delam, se gleda bolj na moralnih vrednostih, ne pa striktno pravnih, moramo iskati one vmesne stvari, ke so v bistvu na odločitvi, ne. Niso točno pravno določene. Ampak, torej moralno gledano, bi se moralo tukaj sprva upoštevati mnenje zdravnika z dokazi, ki so bili dani, se pravi na primeru, se pravi s strani policije, mogoče s strani sorodnikov, družinskih članov, in se proba dobiti, kar se da, bom rekel, nepristranska mnenja, kar vemo, da je pri družini izredno težko dobiti, a ne, nepristransko mnenje. Ampak, se pravi za odločitev umora oziroma za odločitev upoštevanja olajševalnih okoliščin pri umoru za PTS, PTSM v slovenščini, ne, PTS je v angleščini. bi se moralo upoštevati, se pravi, tudi mnenje stroke, se pravi, stroka konec koncev tudi, dotičnim, bom rekel, ad hoc zdravnik določi, ali je oseba prištevno naredila to oziroma bila v prištevnem stanju in si zasluži, zasluži zaporno kazen, ali ta oseba potrebuje, se pravi, bolnišnično zdravljenje oziroma, posebno zdravljenje, ki v bistvu je tudi razlog za ta, ta nastanek, da se odpravi to motnjo. Oziroma to neko, ja, to motnjo, ki je privedla do tega dejanja, no. Zdaj tukaj lahko še naprej, malo navežem, da je, se pravi zaradi post, postnatalne, motnje oziroma te depresije, velikokrat glavno vlogo štejejo tudi, družinski člani, tisti, ke so, v konstantnem stiku z njimi. Torej tudi v bistvu v veliki meri partner ali mož ali v tem času lahko tudi žena, a ne, ali pa punca ali pa fant, ki morata spremljati neke glavne dejavnike, ki jih moram tudi še pogledati, kateri so točno, a ne. Ampak, se morajo, se pravi, s temi dejavniki, bom rekel, indikatorji seznaniti njenega zdravnika. Tukaj moramo spet upoštevati, zasebnost pacienta, vendar, tukaj gre za, se pravi, višja korist, ki bi lahko, se pravi, smatrali, da gre, se pravi, za možnost podajanja informacij zdravniku. Čeprav mislim, da tukaj ni sporne dejavnosti za, podajanje teh informacij. samo osebnemu zdravniku, a ne, ki je ta pol zavezanec, k varstvu. pacientovih, podatkov oziroma zaupnosti. Torej, tukaj bi vprašali, ima kdo kakšno vprašanje? Tako oziroma, mogli bi biti, mogli bi biti dani dejavniki oziroma kritični dejavniki, katere morajo družinski člani prepoznati. Zato da odkrijejo neke, bom rekel, ključne, ključne simptome, ki na pa podlagi katerih lahko pol zdravnik da diagnozo oziroma se odloči za neko varstvo, za neko zdravljenje. potem bi rekel bivše nosečnice oziroma ženske. da ne pride do kakšnih neljubih dogodkov, kakor je, se pravi, najhujša varianta detomor, a ne. In, tukaj, Je, se pravi, naloga tudi na družinskih članih, a ne. Konec koncev so pa tudi redni obiski patronažne sestre, a ne, v kolikor se za njo odloči. se pravi, da pomaga tudi pri tem pa lahko tudi pri zgodnjem opažanju, zazna to, vendar patronažna sestra, vemo, da hodi samo nekaj časa na obisk. kasneje pa v bistvu sta na samem, se pravi, mož in žena, moški in ženska. vendar postnatalna depresija se lahko pojavi tudi po več tednih, se pravi, to ni lahko direktna pojavnost, ampak je lahko kasnejša pojavnost, se pravi, že po prihodu nekih strokovnjakov. No, to so te patronažne sestre, a ne, ki bi lahko zaznale kakšne simptome. Torej v bistvu več ali manj na zakoncih, na partnerjih, da odkrijejo, mogoče tudi na ožjih ožjih družinskih članih ali prijateljih, no, ki bi, bili redno v stiku in bi zaznali neke depresivne, simptome. Se pravi, da bi lahko prepoznali, sporočili seveda moramo pa tukaj upoštevati tudi, neko zasebnost, neko, bom rekel, ja, zasebnost, pacientke, bom rekel, v kolikor bi prišlo, da se sporoči samo zakoncu in da ti podatki ne grejo preveč okoli, ker se lahko, to privede do poslabšanja postnatalne, depresije ali pa mogoče ustvarjanje neke nove tesnobe, ki tudi ni zdrava, saj vemo, da nobena tesnoba ni zdrava na koncu, a ne. Res, res. z, z, ja. Tudi lahko kulturno pogojeno, ampak občutek tesnobe vemo, da prihaja iz več dejavnikov, a ne, zdaj, ja. V bistvu statistiko sem malo pozabil, sem jo bral, se spomnim se tega podatka, da je petdeset procentov, nekako so predvidevali, izračunali, da petdeset procentov vseh žensk s postnatalno depresijo sploh ne pride do zdravljenja. Zdaj, ni nujno, da pride zmeraj do detomora. Detomor je v bistvu , infanticid je nekako končna dejavnost, najhujša dejavnost, ki se lahko zgodi. Jaz sklepam, nisem še do tega dela prišel, vendar lahko pride tudi do kakšnega poškodovanja otroka. se pravi namernega poškodovanja ali zaradi jokanja ali zaradi drugih stvari. Zdaj tukaj ne vem, ali gre za postnatalno depresijo ali ne, vem pa, da bom rekel iz, bom rekel, iz tretje roke sem se, a ne, pardon, druge roke sem slišal, da prihaja v Ljubljani in pa Sloveniji do kar pogostih poškodb. Poškodb dojenčkov in otrok, ki ne more biti, se pravi, ponesreči in so namensko zadane, a ne. Zdaj, tukaj bi lahko še enkrat ponovil, kolikor je to, zaradi, poškodbe pri mislim, poškodbe, ki jo je zadala ženska, bolj natančno mater, bi lahko sklepali, da gre za postnatalno motnjo, vendar reševalci in pa policisti, ki se s tem ukvarjajo, na koncu ne vejo, ker je njihova naloga, se pravi, da pokličejo, socialno službo, oni pa potem, se pravi, pridejo, se pogovorijo in diagnosticirajo problem. Tako da prav natančno povedati, ali je pri določenem primeru šlo za, se pravi, to motnjo ali ne, ne znam povedati, ker pa informacij tudi nismo dobili. Tako saj to ne vem, a sem prej že opredelil ali ne, ampak, dejstvo je, da tukaj gre za oziroma bom verjetno , ampak umor, ker o razlika med ubojem ali umorom, gre, se pravi, za zavestno in namensko dejanje, mislim, da gre za umor za zavestno namensko dejanje, medtem ko pa, bom rekel, ta zadeva, bi se mogla, se pravi, razlikovati oziroma tisti, ki bi mogel to razlikovati, je dotični zdravnik oziroma njen osebni zdravnik, ginekolog, kakorkoli, to še ne vem, ki bi mogel povedati, dati možnosti, dejavnike, predložiti dokaze sodišču, ki bi se na koncu odločilo, ali je tukaj šlo za uboj ali za umor. Ker, če vemo, če vemo, da je šlo za umor, potem tukaj sledi, se pravi, neka, bom rekel, zaporna kazen, ker vemo, da bi, se pravi, ne glede na to hormonsko ravnovesje, ki ste ga ravnokar omenili, bi šlo, se pravi, za, bi šlo za, se pravi, neko zavestno dejanje, ki bi se, zgodilo ob katerikoli priložnosti. Tukaj gre za neko trajno, trajno trajno zavest, trajno stanje, ki ga je treba ločiti od, družbe. To se pa zgodi, se pravi, z zaporno kaznijo oziroma z neko rehabilitacijo, mogoče tudi zdravljenje znotraj rehabilitacije. Medtem ko na drugi strani, ki bi šlo za uboj, oziroma da gre za nezavestno dejanje, mogoče tudi zaradi, se pravi, zaradi, se pravi, neravnovesja. potem se pa v bistvu odredi samo zdravljenje. Zdaj, tukaj imajo različne države, sem že zdajšnji del literature, literaturi, ki sem jo na hitro prebral, videl, da imajo zelo različna stališča, mogoče tudi zaradi patriarhalne podlage oziroma bom, ne patriarhalne, mogoče bolj take grobe podlage, ki dajo ženskam bolj manj mislim, manj pravic kakor prej. tukaj bi mogoče izpostavil tudi Indijo, čeprav ne toliko Indijo kakor, drugo državo, ki sem pa pozabil. ki ne glede na stanje, ne glede na zdravniško mnenje vseeno odredijo, bom rekel, obsodijo za umor. Se pravi, umor, zavestno dejanje. zdaj moralno gledano bi lahko, je moje mnenje, da je to hudo sporno, saj vemo, da nerazsodnost pri človeku ne moremo pripisovati oziroma trenutno nerazsodnost ne moremo pripisovati osebi. Se pravi, kot da je to naredila zavestno v vsakdanjem življenju brez vseh posledic. Ne vem, če sem to malo sem zakompliciral, ampak, Nerazsodna dejanja, ki niso stalna, se mora tretirati drugače kot nerazsodna dejanja, ki so stvar vsakdana posebej, a ne, tukaj bi mogoče izpostavili osebe, ki so bile zaznamovane v preteklosti, mogoče v otroštvu, in so prišle na področje, se pravi, tega sociopatizma ali pa tiste, ki so bile, se pravi, genetsko podedovane oziroma že rojene s tem, a ne, ki pa spadajo na področje, psihopatije, a ne. zdaj na tem mestu bi prosil kakšno vprašanje. Samo odločilno za dokončati, a ne. Zdaj dano, dani članek, ker ne pišem seminarske naloge, ampak članek, nisem sploh še začel pisati. Predelal sem na hitro gradivo. vendar, dejstvo pa je, da bom izhajal, se pravi, iz dane teze, ali je moralno sporno, se pravi, na podlagi, se pravi, raziskanih pravnih, podlag oziroma pravnih, praks drugih držav bom raziskoval, ali moralna ali bila to moralna sporna odločitev, se pravi, ali so bile olajševalne okoliščine podane sorazmerno ali sploh niso bile podane. Se pravi, v kolikor vemo, gre za neko motnjo. Neko ne, nenormalno stanje pri človeku. zdaj nekih tez, bi mogel veliko jih postaviti, ker je za vsako državo sodno prakso, bi mogel, se pravi, porazdelit, obravnavat, se pravi, na vsako prakso bom dal neko argumentirano mnenje moje na, se pravi, ki mora biti temeljeno na vseh, bom rekel, temeljih mišljenja. in pa, se pravi, navsezadnje, pogledati slovensko zakonodajo, kaj slovenska zakonodaja na te, ne tem področju govori in pa ali je že obravnavala tak primer, sicer upam, da ne, da ga ne bom našel na, bazi sodne prakse. Ampak, bi bilo pa zanimivo, kako se v Sloveniji to obravnava.